Én nagyon bízom a ciprusi elnökségben, bár a feladata rendkívül nehéz lesz a többéves költségvetéssel kapcsolatosan. Szeretném fölhívni egy nagy problémára a figyelmét, amely az új tagállamok számára rendkívül fontos, amely a kohéziós források felzárkóztatási célokra történő összegeinek csökkentésére irányul. Van egy sajátos probléma, amely országomat különösen sújtja Magyarországot az a veszély fenyegeti, hogy kohéziós forrásainak 20, akár 30 át is elveszítheti. Ezért nagyon fontos lenne, ha a ciprusi elnökség a GDP felső szintje mellett megállapítana egy alsó szintet is. A dán elnökség előrelépett egy biztonsági háló kiépítésében, de nem lépett eleget.